virðulegi forseti ég vil þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður hér í dag ég hef gert þá tillögu að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd alþingis taki til umfjöllunar úttektina á fjárfestingarstefnu ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna i aðdraganda bankahrunsins tvö þúsund og átta og sú nefnd geri þá tillögu að frekari rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna á íslandi komist hún að þeirri niðurstöðu að þess sé þörf samanber þingsályktunartillögu sem samþykkt var í september tvö þúsund og tíu umræður sem fram hafa farið hér í dag eru gott innlegg í þá vinnu og mikilvægt er að háttvirtri fjárlaganefnd ræði einnig úttektina og velti fyrir sér hvernig megi í langtímaáætlunum koma fyrir lífeyrisskuldbindingum ríkisins og áhrif á ríkissjóð og hvernig gera megi ráð fyrir lífeyrissjóðunum í hagkerfinu til lengri tíma og ræði hvaða afleiðingar það getur haft þegar stórir hópar hefja töku lífeyris en færri greiða til sjóðanna þegar aldurssamsetning þjóðarinnar breytist í dag er það þannig að það eru ríflega fimm starfandi að baki hverjum eftirlaunamanni en árið tvö þúsund fimmtíu verða um það bil tveir starfandi að

einfaldur það er að tryggja þeim sem lokið hafa starfsævinni framfærslu til æviloka málið flækist hins vegar um leið og kemur að því annars vegar hverjum og hins vegar hvernig eigi að tryggja þetta hér á öldum áður var það hlutverk stórfjölskyldunnar eða byggðarlagsins að tryggja framfærslu þeirra sem einhverra hluta vegna gátu ekki framfleytt sér sjálfir það liggur í hlutarins eðli að framkvæmd þess var mjög mismunandi og fór meira eftir vilja og getu þeirra sem réðu en þörfum þeirra sem á þurftu að halda okkur hefur sem betur fer tekist að koma þessum málum fyrir og í annan og betri farveg meginstefið í vinnunni fram undan er áherslan á samræmingu lífeyriskerfa og jöfnun réttinda opinberir starfsmenn þurfa að geta skipt yfir í störf á almennum vinnumarkaði án þess að hafa áhyggjur af lífeyrisréttindum sínum og öfugt á því hvernig hlutverkum lífeyrissjóða og almannatrygginga er háttað þarf að skerpa og eins á samspili lífeyrissjóðakerfisins og almannatryggingakerfisins virðulegur forseti ásamt áframhaldandi vinnu í nefnd hagsmunaaðila sem sett var á laggirnar í kjölfar stöðugleikasáttmálans árið tvö þúsund og níu og setja áfram tillögur um framtíðarskipan lífeyrismála mun ég bregðast strax við ábendingum úttektarnefndarinnar og skipa sérfræðihóp til að skoða heildstætt fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða og hvaða skorður setja skuli

að lokum vil ég aftur þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður hér í dag